Panie Przewodniczący!

I jestem przekonana, że z nią również nawiążemy tak konstruktywną i tak dobrą współpracę, jak to było z Panem, Panie Komisarzu. Dziękuję Panu za całą pracę i wszystkie te sukcesy, o których Pan tutaj mówił. Te sukcesy, które udało się nam osiągnąć wspólnie dla coraz lepszego funkcjonowania rynku europejskiego, ale również jestem wdzięczna za Pana zaangażowanie w dialog ze społeczeństwem europejskim, który Pan prowadził cały czas, za Pana częste wyjazdy do różnych krajów, udziały w konferencjach, w spotkaniach w wielu krajach europejskich, w różnych miejscowościach, w tym w moim rodzinnym mieście Krakowie dwukrotnie. Wszyscy się tutaj zgadzamy, że temat jednolitego rynku cyfrowego to dla całej Unii Europejskiej ogromna szansa i dzisiaj konieczne jest niezwykle ambitne, horyzontalne podejście do tego tematu przez Komisję Europejską. Zgadzam się z koleżankami i kolegami, że nie możemy przyjmować ani akceptować tych barier, które nam wspólny rynek dzielą ciągle na 28 różnych obszarów.

Nie możemy dzielić prawa, które tworzymy, na prawo do rzeczywistości wirtualnej i na prawo do rzeczywistości fizycznej. Potrzebne jest nam ambitniejsze podejście Komisji Europejskiej po to, żeby wreszcie pozbyć się tych dodatkowych kosztów roamingu i stworzyć prawdziwy europejski rynek telekomunikacyjny.

I punkt ostatni tak, musimy wprowadzać obowiązujące przepisy, a może również wprowadzać nowe przepisy, aby nasz internet nie został całkowicie zdominowany przez internet globalny, zwykle nieeuropejski. Nasze firmy europejskie muszą być silne w globalnym wyścigu, a ich użytkownik, użytkownik europejski, musi być bezpieczny.